Het was een debat in het parlement, maar ook een ongekend debat in de media. Ik hoopte toen dat dit debat eindelijk heel concreet en heel grondig verankerde rechten voor alle Turkse burgers zou opleveren. Ik heb toen in oktober al mijn Turkse collega's gefeliciteerd dat ze dit debat durfden te houden, tegen de publieke verdrukking in.

Er was een golf van arrestaties van DTP leden en er zijn nu nog steeds dreigende arresten van parlementsleden. Daarmee dreigt en ik heb dat nare gevoel tevens een einde te komen aan die opening.